Kennen Sie Thomas Mann? In seinem Roman Die Buddenbrooks lässt er den Protagonisten sagen Mein Sohn, sei mit Lust bei den Geschäften am Tage, aber mache nur solche, dass wir bei Nacht ruhig schlafen können. Genau das möchte ich Europa und der Kommission auch ins Drehbuch der Handelsabkommen schreiben. Über 70 Freihandelsabkommen hat die EU in den letzten Jahrzehnten geschlossen und immer ging es klar um die Geschäfte bei Tage. Aber die Reaktion der Bürger zeigt uns Viele können nachts nicht mehr schlafen. Zeit für eine neue Kultur des fairen Handels, Zeit, Menschenrechten, Umweltstandards und Sozialniveau den Stellenwert zu geben, den ein gerechter Handel auch verdient. Hören wir auf, Wasser zu predigen und Wein zu trinken. Fairer Handel braucht keine Sonntagspredigten fairer Handel braucht die Tat. Und wer sonst als eine der zwei größten Wirtschaftsmächte dieser Welt sollte das anstreben? Wer sonst als wir? Meine Frage lautet deshalb auch Sind Sie, sind wir bereit zu einem ehrlichen fairen Handel? Sind wir bereit, uns als Europäer an die Spitze einer Welthandelsreform zu stellen, eines nachhaltigen Welthandels, dessen zentrale Botschaft lautet im Mittelpunkt der Mensch?